Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer l'excellente coopération entre la délégation du Parlement et la Présidence danoise sur le cadre budgétaire et j'en remercie personnellement le ministre Wammen. La négociation du prochain cadre va commencer sans que l'Europe soit sortie de la crise de la dette. Contrairement à ce qu'on pense dans certaines capitales, le budget européen n'est pas un problème de plus mais, au contraire, il contient une partie des solutions.

C'est le seul au monde à avoir toujours respecté la règle d'or et, depuis dix ans, il a moins augmenté que tous les budgets nationaux.

Vive la taxe sur les transactions financières qu'il faut affecter au budget européen pour soulager d'autant les budgets nationaux! On cherche désespérément des investissements d'avenir?

Il nous permet d'atteindre la masse critique sur des recherches scientifiques, sur des réseaux, sur des sources d'énergie renouvelables qu'aucun pays n'atteindrait seul. Un euro bien dépensé à Bruxelles permet d'économiser plusieurs euros au niveau national. Enfin, dans certaines capitales, on demande même une étape supplémentaire de l'Europe politique.

La crédibilité des professions de foi européennes, qu'on entend ici et là, sera mesurée à la position que prendront les uns et les autres sur le financement des politiques de l'Union.